le commissaire, qui s'en va vers d'autres horizons, il nous l'a précisé.

Vous vous en souvenez peut être, il y a trois ans, je m'adressais à vous en plénière pour vous lire l'e mail de Mme Heinen, maman, comme des milliers d'autres mamans en Europe, d'un enfant atteint du cancer. Elle nous appelait à plus de courage pour lutter contre ce fléau, la maladie qui tue le plus d'enfants en Europe. Le Parlement, dans la foulée, adoptait à l'unanimité ma résolution pour développer les médicaments pédiatriques, et exigeait notamment que ceux ci fassent l'objet d'une évaluation spécifique. Pour la moitié d'entre eux, en effet, on se borne à diviser les doses de médicaments pour adultes! On attend donc pour cette année l'évaluation du règlement sur les médicaments pédiatriques, et il y a urgence. Savez vous que, depuis 2006, seulement six nouveaux traitements contre les cancers infantiles ont été mis sur le marché.

Avons nous avancé et comment nous assurons nous que ces enseignements là seront coulés dans le plan anticancer de Madame von der Leyen?